virðulegi forseti það er ljóst að grípa þarf til róttækra aðgerða til að ná tökum á ríkisfjármálum ef fram heldur sem horfir stefnir í meira en tuttugu milljarða af umframkeyrslu á fjárlögum þessa árs sem samþykkt voru með hundrað fimmtíu og þrjá milljarða halla er þá ekki talinn með um tuttugu milljarða króna kostnaður sem fellur til vegna verðbóta láns seðlabanka

bein áhrif þessa frumvarps og nýsettra laga um hækkun skatta á áfengi tóbak og eldsneyti eru þau að afkoma ríkissjóðs er sögð batna um tuttugu og þrjá milljarða á þessu ári áhrifin koma hins vegar mjög misjafnt niður á ólíkum aðilum þjóðfélagsins

ná yfir um það bil þrettán komma sjö milljarða af þessum bata og sparnaður um níu komma fjórir milljarðar samtals rúmir tuttugu og þrír milljarðar það er hægt að brjóta þetta enn frekar niður skattahækkanir á heimili eru í kringum sex komma tveir milljarðar skattar á atvinnulífið eru í kringum sjö milljarðar á þessu ári og aðrar skattahækkanir eða réttra sagt hert skatteftirlit er þá ábyrgt fyrir afgangnum sem er í kringum fimm hundruð milljónir það er athyglisvert að skoða hvar á að spara sparnaðurinn kemur fram á þrem stöðum það er í fyrsta lagi í rekstri hins opinbera það er aðhald í stjórnsýslu þar á að spara eitt komma átta milljarða tilfærslur það er sjúkratryggingar fæðingarorlof elli og örorkulífeyrir önnur sértæk tilfærsluframlög þar á að spara þrjú komma einn milljarð það á að fresta framkvæmdum bæði vegaframkvæmdum og öðrum framkvæmdum og það telur samtals um fjóra komma fjóra milljarða afkoman bætist þá þannig að sextíu prósent af bætingunni á að koma í gegnum skattahækkanir og hert skatteftirlit fjórtán prósent á að koma í gegnum skerðingu bóta nítján prósent á að koma í gegnum frestun framkvæmda og það sem er athyglisvert átta prósent með sparnaði í rekstri hins opinbera það er ábyrgðin það sem við í minni hlutanum höfum jafnframt gert er að við höfum reynt að leggja mat á hvaða áhrif þjóðhagsleg áhrif frumvarpið eru þar skiptum við áhrifunum niður í svokölluð fyrstu umferðar áhrif og hins vegar annarrar umferðar áhrif eða það sem í daglegu tali er kallað margfeldisáhrif fyrstu umferðar áhrifin eru þau að það verða dregnir tuttugu og þrjá milljarða út úr hagkerfinu á þessu ári og sextíu og þrjú á því næsta þar skiptist á þennan veg á þessu ári að níu komma þrír milljarðar koma frá heimilunum ellefu komma fjögur frá atvinnulífinu og einn komma átta frá rekstri hins opinbera það er öll ábyrgðin annarrar umferðar áhrifin nema um fjörutíu og sex milljörðum það er að krónu sem kastað er út í hagkerfið það er gert ráð fyrir því að í gegnum margfeldisáhrif tvöfaldist hún þetta er mjög hógvær forsenda sem við notum hérna til dæmis hafa forsendur þegar er verið að fjalla um margfaldara við stóriðju þar er talað um margfaldara upp á tvö komma fimm

nú ber svo við að laun eru nokkurn veginn fast hlutfall í landsframleiðslunni launagreiðslur nema um sjötíu prósent af vergri landsframleiðslu þannig að það er mjög einfalt að reikna út hver áhrif af því að draga fé út úr hagkerfinu eru

mun lækkun launa verða þrjátíu og tveir milljarðar árið tvö þúsund og tíu eða á næsta ári er það um áttatíu og átta milljarðar ef við enn umreiknum og gerum ráð fyrir því að öll lækkun launanna verði með fækkun starfa til þess að setja hlutina í samhengi mun vegna þessa frumvarps störfum fækka um níu hundruð og fimmtán á þessu ári og tvö þúsund fimm hundruð á því næsta en auðvitað mun ekki öll lækkun launanna koma í gegnum fækkun starfa hluti mun koma þaðan og hluti mun koma frá

kannski það alvarlega náttúrlega fyrir utan fækkun launa er það að lækkun launanna mun skila sér í minni beinum og óbeinum sköttum og hærri bótum að öðru óbreyttu eftirspurnin og skattgrunnarnir munu dragast saman enn meira sem leiða til einn meira tekjutaps fyrir ríkissjóð sem þýðir það á mannamáli að það eru hæpnar forsendur sem hér er byggt á við í minni hlutanum vörum við þessum áhrifum af skattlagningarhluta þessara aðgerða og teljum að við höfum fært góð rök fyrir því að hann kunni að vinna gegn markmiðum aðgerðanna um bættan hag ríkissjóðs þar sem ekki munu nást áætlaðar auknar tekjur af framkvæmdinni vegna eftirspurnar og skattaáhrifa jafnframt er minni hlutinn þeirrar skoðunar að byrðarnar eigi að skiptast á annan veg þannig að stærri hluti afkomubatans eigi að koma frá aðhaldi í rekstri ríkisins og minni umsvifum þess okkur finnst skjóta skökku við hverjir eiga að bera byrðarnar menn hlífa sér við sparnaði í opinberum rekstri og bera við að það sé svo langt liðið á árið en þá vil ég minna á það að þetta hefur legið fyrir í langan tíma og menn hefðu getað legið undir feldi hvar ætti að spara til þess að ekki þyrfti að koma til þess sem við erum að sjá hérna að það eru skattahækkanir og það sem verst er skerðingar bóta ellilífeyrisþega öryrkja og fleiri sem eiga að standa undir hlutunum vegna þess að menn hafa ekki hug í sér til þess að koma spara í opinberum rekstri við heyrðum hér frá háttvirtum formanni efnahags og skattanefndar ágæta tölu sem byggir á greinargerð með frumvarpinu um hver áhrifin verða og miðað við þá tölu er þetta alls ekki svo galin skattheimta en það er ekki allt sem sýnist bæði koma fram ég vil segja villandi upplýsingar í greinargerðinni auk þess sem ekki er tekið tillit til allra áhrifa og litið fram hjá

það er tónninn í frumvarpinu ef við lítum einungis til helstu samanburðarlanda okkar norðurlandanna innheimtir ekkert þeirra almennt skatta af vaxtagreiðslum til aðila sem eru með takmarkaða skattskyldu ef litið er til evrópusambandsins er þar í gildi tilskipun vaxta og þóknanatilskipun númer tvö þúsund og þrjú fjörutíu og níu e b sem hefur það beinlínis að að afnema afdráttarskatta á vaxtagreiðslur milli félaga innan sambandsins þessi andi frumvarpsins virðist fullkomlega úr lausu lofti gripinn að þetta sé andinn í skattalöggjöf i þeim löndum sem við

við getum þá kannski huggað okkur við það að þaðverður þá tekið úr sambandi ef við lendum inni í evrópusambandinu en það er annað mál í öðru lagi er það ekki rétt sem segir í greinargerð frumvarpsins og sem háttvirtur frummælandi sagði hér áðan að verið sé að skattleggja móttakanda vaxtagreiðslna þó að það sé vissulega tilgangur þessa ákvæðis það verða í raun íslensk fyrirtæki og einstaklingar sem bera afdráttarskattinn af vaxtagreiðslunum ástæðan fyrir þessu er sú að lánveitandinn leggur upp með að fá visst endurgjald af lánsfjármagninu og ef kostnaðurinn eykst við lánveitingu til að mynda vegna afdráttarskattsins er þeim kostnaði velt á lántakann í skuldabréfum útgefnum á alþjóðlegum fjármálamarkaði og almennum lánasamningum eru meðal annars stöðluð ákvæði í þessa veru svonefnd gross up ákvæði ég vil kannski endurtaka það að þetta eru stöðluð ákvæði í lánasamningi að það sé ekki lánveitandi sem beri kostnaðinn heldur sé honum velt átómatískt yfir á lántakandann þessi ákvæði fela það í sér að ef eigandi skuldabréfsins þarf að greiða afdráttarskatta af vaxtagreiðslum þá skuldbindur útgefandi bréfsins það er lántaki sig til að greiða hærri vexti svo að lánveitandi verði jafnsettur og ef engum skatti væri haldið eftir hærra vaxtaálag leiðir því eðli málsins samkvæmt til aukins fjármögnunarkostnaðar hjá lántakanda í nefndarálitinu er tafla á blaðsíðu tólf þar sem sýnt er fram á að flest þau ríki eða öll þau ríki sem við eigum tvísköttunarsamninga við að þetta mun ekki gilda þar en það er ekki allt sem sýnist þar eins og ég mun rekja í þriðja lagi er mikilvægt að leiðrétta ummæli í greinargerð frumvarpsins þar sem segir að í þeim tilfellum þar sem tvísköttunarsamningar eru í gildi ætti skattbyrði móttakanda vaxtanna ekki að aukast því að þeir eiga rétt á endurgreiðslu frádrætti í sínu heimaríki raunin er sú að veruleg hætta er á tvísköttun vaxtatekna þrátt fyrir tvísköttunarsamninga þar sem ísland innheimtir afdráttarskattinn af brúttóvaxtagreiðslu á meðan heimaríki miðar aftur á móti endurgreiðsluna eða frádráttinn yfirleitt við nettóvaxtatekjur vegna þessa getur heildarskattlagning vegna vaxtagreiðslna jafnvel orðið hærri en nettótekjur lánveitandans voru vegna lánsins afar ólíklegt er að lánveitendur mundu sætta sig við slíkt efnahags og skattanefnd fékk nefnt dæmi um hvernig þetta gæti gerst dæmi af orkufyrirtæki sem er með lán hjá belgískri fjármálastofnun sem er ein af þeim stofnunum sem eitt af þeim löndum sem

mundi ekki hafa áhrif til kostnaðarauka fyrir íslendinga alþjóðlegu endurskoðunarskrifstofu deloitte sem er næstum því jafnoft nefnd í þessum sal og mats jakobsen þar kemur fram ótvírætt að kostnaðurinn af þessu tiltekna láni sem dæmið er tekið um mun aukast um ellefu milljónir á ári eða ellefu milljónir ef þetta hérna yrði að lögum jafnframt hafa fyrirtæki bent á að komið geti upp sú staða að lánasamningum verði sagt upp við þá í kjölfarið á þessari breytingu vegna þess að forsendur fyrir lánum hafa breyst því sem er haldið hér fram

eða andi þessarar greinar i frumvarpinu er því bara alls ekki réttur það er raunveruleg hætta og við höfum ítrekað verið vöruð við úr mörgum áttum í nefndinni að þetta gæti orðið hættulegt núna meðan íslendingar berjast við að fjármagna sig á alþjóðlegum mörkuðum og halda þó þeim lánum sem við erum með á alþjóðlegum mörkuðum væri það algjör firra að tefla þeim samningum í tvísýnu og minnka líkurnar á því að fyrirtæki geti fjármagnað sig á alþjóðlegum mörkuðum vegna þess að við íslendingar þörfnumst erlends fjármagns svo mjög í fjórða lagi er talsverður fjöldi lánveitenda á alþjóðlegum mörkuðum ekki skattskyldur í sínu heimaríki þar má nefnda til dæmis erlenda lífeyrissjóði og ýmsa fjárfestingarsjóði vegna þess að þá er ekki um að ræða neinar skattgreiðslur þessara aðila í þeirra heimaríki og því er enginn skattur í heimaríkinu sem hægt er að nota til að draga greiddan afdráttarskatt hérlendis frá afdráttarskatturinn hérlendis er því ófrádráttarbær óendurgreiðsluhæfur kostnaður fyrir slíka aðila af þessum sökum leitast þeir við að veita lán í ríkjum þar sem enginn afdráttarskattur er lagður á vaxtagreiðslur þeim til handa ákvæði þetta væri því í raun að fækka þeim aðilum sem tilbúnir væru að fjármagna íslensk fyrirtæki og ekki eru þeir nú svo margir fyrir um þessar mundir menn gætu sagt sem svo ja þetta eru bara einhverjir fjárfestingarsjóðir og fjármálastofnanir sem eru í skattaskjólum og við erum ekki að fá fjármagn þaðan þetta er ekki alls kostar rétt vegna þess að margir lánveitendur íslensku bankanna sem voru hér fyrir hrun sem eru núna reyndar orðnir að kröfuhöfum þetta ákvæði á einmitt nákvæmlega við um þá ef þeir gætu hugsað sér að lána íslendingum aftur þá væntanlega mundi þetta ákvæði verða til þess að letja þá til þess að lána hér til íslands óþarfi er að fjölyrða um slæmar afleiðingar þessa ákvæðis fyrir íslenskt atvinnulíf verði frumvarpið að lögum mun aðgengi innlendra fyrirtækja að fjármagni á erlendum fjármagnsmörkuðum versna og það litla fjármagn sem stæði til boða yrði dýrara íslenskt atvinnulíf þarf nú sem aldrei fyrr á virku aðgengi að erlendu lánsfjármagni á viðunandi kjörum að halda og það mun skipta sköpum fyrir endurreisn landsins ef markmiðið er að loka fyrir skattundanskot líkt og rætt er um í athugasemdum frumvarpsins er rétt að benda á að íslensk skattyfirvöld hafa nú þegar heimildir til þess að líta fram hjá viðskiptum

minnihlutaáliti koma hér einn af öðrum og ræða einstakar greinar frumvarpsins vegna þess að þetta var einungis toppurinn á ísjakanum sem ég krafsaði í þarna þetta frumvarp er

áhrifin af því eru ekki þekkt þannig að minni hlutinn hefur þurft að fara út í einhvers konar hagfræðivinnu til þess að gera sér bein fyrir